Dnes prerokovávaná správa portugalskej poslankyne Zuber o rovnosti žien a mužov v Európskej únii za rok 2012 je ďalšou zo sérií iniciatív proti životu, rodine a materstvu, a preto som ju nemohla podporiť. Táto správa chápe rovnosť žien ako rovnakosť a ignoruje životné voľby mnohých žien matiek. Tvrdiť, že žena je menejcenná a diskriminovaná, ak sa rozhodne uprednostniť starostlivosť odeti pred kariérou, je urážkou každej ženy. Samozrejme, že ženy aj muži musia mať vspravodlivej spoločnosti zaručené rovnaké príležitosti odrážajúce ich individuálne schopnosti, a to nemožno dosiahnuť kvótami, ani povinným gender tréningom detí vškolách. A samostatnou kapitolou je požiadavka na zabezpečenie práva žien naukončenie tehotenstva, ďalší z pokusov zaradiť potrat medzi ľudské práva.